sagt skýrt frá hvernig þróun verður með ástæðan fyrir að ég spyr um þetta núna er sú að það er ljóst að það er mikil eftirspurn eftir því að auka vægi menntunar á landinu núna það eru fleiri og fleiri sem vilja fara í nám og aðstæður eru vitanlega þannig að það þarf að gefa sem flestum kost á því að sækja nám því eru tækifæri til að efla þær stofnanir út um allt land sem eru að sinna kennslu og ekki síst á háskólastigi ég reikna því með í fyrirspurninni í rauninni að það sé vilji stjórnvalda nú sem fyrr að standa að uppbyggingu háskólasetursins á ísafirði því er í rauninni verið að spyrja um stefnu það er í sjálfu sér ekki verið að kalla eftir einhverjum töfralausnum eða galdralausnum það er spurt í fyrirspurninni hvernig hyggst ráðherra standa að uppbyggingu háskólasetursins á ísafirði ég efast ekki um að ráðherra fari létt með að svara þessari spurningu en hins vegar snýst það svolítið um það hvort þessar háskólastofnanir og setur sem eru víða um land hvort þær falli ekki vel að þeim hugmyndum og þeim ræðum sem hafa verið haldnar af hálfu ríkisvaldsins að stuðla beri að og efla beri menntun háskólasetur vestfjarða var stofnað árið tvö þúsund og fimm af fjörutíu aðilum og þar á meðal öllum háskólum landsins sem ef ég hef tekið rétt eftir þetta er vitanlega frekar ung háskólastofnun hún er í umhverfi sem er mjög vinsamlegt og gjöfult til að eflast í og dafna í nánum tengslum við atvinnulíf opinberar stofnanir og rannsóknarstofnanir þannig að þessi ágæta stofnun eða þetta ágæta háskólasetur hefur alla burði til að verða enn þá stærra og mikilvægara í okkar menntakerfi því ákvað ég að orða þessa spurningu með þessum hætti hvernig hyggst ráðherra standa að uppbyggingu háskólaseturs á ísafirði því að það er mjög mikilvægt að við sendum út þau skilaboð að við munum efla eða viljum efla þær menntastofnanir eða þá menntun sem við getum